ríkisstjórnarinnar og fram munu fara umræður um hana sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna er í öllum umferðum þessi framsóknarflokkur samfylkingin vinstri hreyfingin grænt framboð sjálfstæðisflokkur björt framtíð og píratar fyrir hönd framsóknarflokks talar hæstvirtur forsætisráðherra sigmundur davíð gunnlaugsson í fyrstu umferð í annarri umferð líneik anna sævarsdóttir háttvirtur fimmti þingmaður norðausturkjördæmis og í þriðju umferð hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og umhverfis og auðlindaráðherra sigurður ingi jóhannsson ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð árni páll árnason háttvirtur fjórði þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð oddný g harðardóttir háttvirtur sjötti þingmaður suðurkjördæmis og í þeirri þriðju helgi hjörvar háttvirtur níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða í fyrstu umferð katrín jakobsdóttir háttvirtur þriðji þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í annarri umferð lilja rafney magnúsdóttur háttvirtur áttundi þingmaður norðvesturkjördæmis og í þriðju umferð árni þór sigurðsson háttvirtur áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða í fyrstu umferð hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra bjarni benediktsson í annarri umferð haraldur benediktsson háttvirtur fjórði þingmaður norðvesturkjördæmis og í þriðju umferð hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra ragnheiður e árnadóttir fyrir bjarta framtíð tala í fyrstu umferð guðmundur steingrímsson háttvirtur sjöundi þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð björt ólafsdóttir háttvirtur sjötti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður og í þriðju umferð páll valur björnsson háttvirtur tíundi þingmaður suðurkjördæmis fyrir pírata tala í fyrstu umferð birgitta jónsdóttir háttvirtur tólfti þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð jón þór ólafsson háttvirtur tíundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð helgi hrafn